Stara Europa dopomina się o szacunek do dziedzictwa. Chcę podkreślić wspólnego dziedzictwa nie chrześcijańskiego, nie europejskiego, ale wspólnego dziedzictwa.

Druga rzecz bardzo ważna stara Europa potępia niszczenie zabytków w Syrii i w Iraku.

Chciałbym również podkreślić, że musimy także w Europie wykorzystać te fakty, przede wszystkim, aby nas samych edukować. I to edukować najbardziej profesjonalnie, jak to jest możliwe. Aby akty wandalizmu nie miały miejsca ani w Syrii, ani w Iraku, ani w Egipcie, ani w Grecji, ani także w Europie w tej Europie, w której szacunek do dziedzictwa wspólnego jest już bardzo zaawansowany.